Frau Präsidentin! Die jüngsten Anschläge in Orlando aber auch in Paris haben mehrere Auffälligkeiten gezeigt. Das eine ist, dass wir es auf einmal mit einem ganz individuellen Terrorismus hier zu tun haben. Sie haben gezeigt, dass die Anschläge massiv mit Schusswaffen vorgenommen werden. Sie haben gezeigt, dass diese individuelle Selbstradikalisierung durchs Internet oder im Gefängnis stattfindet, und es ist eben auch auffällig, dass es sich hier um heimische Terroristen handelt, weil sie auch Bürger unserer Mitgliedstaaten sind.

Zweitens und das hatten Sie auch erwähnt, Herr Kommissar geht es um die Frage, wie wir über das Internet und die sozialen Medien entsprechend eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Wirtschaft hinbekommen und herausfinden, wie wir diese Radikalisierung dort runterfahren können. Wir bräuchten drittens aber auch eine Art Programm für die Gefängnisse, um das dort besser in den Griff zu kriegen.

Die Lehrkräfte an den Schulen werden hier eine Schlüsselrolle spielen.